Pane předsedající, já jsem v rámci spolupředsednictví mládežnické skupiny, mladých europoslanců tady vyvinul iniciativu, která se zabývá placením stáží, a myslím si, že to je otázka, která nebyla a není zodpovězena dlouhodobě ze strany vedení Evropského parlamentu ani evropských institucí. V evropských institucích stále pracuje řada stážistů zadarmo, dělají podřadné práce, většinou třeba zajišťují nakupování pro různé úředníky nebo poslance EP, a já chci na tuto situaci upozornit. Myslím si, že řada kolegů, kteří se smějí, tak v jejich kancelářích třeba ne vždycky to tak funguje, a myslím si, že ty stížnosti, které přicházejí od stážistů, kteří potom popisují své stáže tak, že během stáže byli tak schopni naučit se vařit dobře kávu nebo donést